Aber eines kann ich Ihnen versichern Das gesamte Europäische Parlament gratuliert Ihnen zu Ihrer Wiederwahl, und seien Sie versichert, wir wissen um Ihre schwere Aufgabe. Ich will an dieser Stelle auch sagen Ihre persönliche Haltung und Ihre absolute persönliche Integrität beeindrucken das gesamte Haus.